Signor Presidente, onorevoli colleghi, i minori non accompagnati che arrivano in Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale sono vittime di violenze di ogni genere, sono la categoria più a rischio. Secondo il rapporto UNICEF Un viaggio mortale per i bambini, pubblicato

2016 molti di questi minori vengono arruolati nel mondo della microcriminalità dove subiscono vari tipi di sfruttamento. Questi sono i numeri di un'Odissea. È necessario e urgente mettere in campo una strategia globale volta a proteggere tutti i minori migranti, così come annunciato nell'agenda europea della migrazione i minori non accompagnati devono essere tutelati e protetti contro ogni minaccia.